Ich freue mich, dass wir das zu einem Zeitpunkt tun, zu dem wir erste Erfolge feststellen können, was den Aufbau des Auswärtigen Dienstes angeht. Ein schwieriger Prozess, der sicherlich noch nicht abgeschlossen sein kann.

Kohärenz, Effizienz, Legitimation sind dabei wichtige Maßnahmen.

auch was die Frage der Führung auf der europäischen Ebene angeht.

Wir müssen dafür sorgen, dass Menschenrechte Teil dieser kohärenten Politik sind und dass wir in Fragen von Nachbarschaftspolitik, von Handelspolitik und anderen mehr einen vernünftigen Ausgleich zwischen Interessenpolitik und Menschenrechtspolitik bekommen. Ich hoffe, dass die Benennung des neuen Sonderbeauftragten für Menschenrechte hier eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen aber auch dafür Sorge tragen, dass wir zunehmend erkennen, dass neben der Notwendigkeit einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit, um gerade hier die Synergieeffekte in diesen Bereichen zu erreichen, wir auch sehen müssen, dass Wirtschaftspolitik zunehmend entscheidet über Sicherheitspolitik und außenpolitischen Einfluss.

dass wir als Europäer, als Mitglieder unserer Staaten nur eine Chance haben, wenn dies in eine gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik mit einer gemeinsamen wirtschaftlichen und monetären Politik einfließt, weil das die einzige Chance ist, dass unsere Nationalstaaten über sharing und pooling noch eine Zukunft in dieser Welt haben